În acest moment, Comisia Europeană nu are o agendă pentru aceste zone montane, inclusiv pentru Munții Carpați și, deci, nicio strategie. De aceea le cer să facă o astfel de strategie cât mai repede, tocmai pentru a putea să accesăm aceste fonduri și să dezvoltăm regiunile montane. De asemenea, este foarte important să legăm asta de locurile de muncă, pentru că vorbim tot timpul despre locuri de muncă. Nu putem să creăm locuri de muncă dacă nu dezvoltăm și nu investim și în astfel de regiuni, în care, chiar dacă este mai puțină populație, se poate face turism sau se pot face altfel de proiecte sau de industrii.